virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um veitingu ríkisborgararéttar sem stafar frá allsherjarnefnd en nefndinni hafa borist þrjátíu og sex umsóknir um ríkisborgararétt á þessu þingi en samkvæmt sjöttu grein laga um íslenskan ríkisborgararétt veitir veitir alþingi ríkisborgararétt með lögum nefndin leggur til að átján einstaklingum verði veittur íslenskur ríkisborgararéttur að þessu sinni og ég leyfi mér að vísa til fyrstu grein frumvarpsins um nöfn þeirra einstaklinga virðulegi forseti ég mælist til þess að málið fari ekki til allsherjarnefndar eftir þessa umræðu þar sem málið stafar frá nefndinni